Voorzitter, ik ben niet verbaasd over de krokodillentranen die hier al geplengd zijn, omdat de reusachtige kloof tussen de burgers en de Europese politiek zich nergens zo spectaculair manifesteert als wanneer we het hebben over het wegvallen van de grenzen. We weten allemaal dat Bulgarije en Roemenië nog altijd te kampen hebben met zeer grote problemen, zoals de georganiseerde misdaad en corruptie. En dat zijn de problemen die per definitie zullen worden uitgesmeerd over de andere lidstaten, wanneer de binnengrenzen zullen wegvallen. Er is verder ook het probleem dat Bulgarije nog een aantal maatregelen moet nemen om de samenwerking met Griekenland en Turkije te verbeteren op het vlak van het beheer van de grenzen. Het probleem van de massale illegale immigratie via Turkije is genoegzaam bekend.